Y yo creo que la respuesta es sí.

Y es sí porque hay sectores industriales específicos europeos que lo están demostrando. Y todo esto tiene que ver con un conjunto de aspectos unos referidos al mercado laboral —hace falta un mercado laboral flexible y no rígido—, otros referidos a la productividad y otros referidos a las políticas fiscales y los incentivos fiscales. Pero me van a permitir que hoy destaque tres que tienen mucho que ver con la propia Unión Europea. En primer lugar, la cultura de la innovación y la cultura de emprender. Son dos cuestiones fundamentales. Emprender e innovar son elementos claves del futuro de cualquier industria europea. Especial atención debería prestarse a los jóvenes emprendedores. En segundo lugar, reforzar el mercado interior y hacer que el mercado interior sea competitivo y sea de libre competencia en su propio seno. Por eso, las ayudas que todavía reciben el transporte, la energía, las empresas que tienen capital público, deben ser reducidas para que haya una libre competencia en el mercado interior europeo.

Proteccionismo, no, dentro de la Unión Europea, pero proteccionismo, tampoco, cuando nuestra industria compite con terceros países y terceras regiones.